Señor Presidente, la semana pasada un jurado en el que participaban funcionarios de la Comisión Europea consideró que Donosti, San Sebastián, debe ser Capital Europea de la Cultura en

La propuesta ha ganado porque es original y constructiva, porque se basa en el impulso ciudadano y porque cuenta con la ilusión y el impulso de toda una sociedad y sus instituciones. En las últimas elecciones, la ciudadanía ha querido que el Ayuntamiento de Donosti cambie de manos, pero el proyecto ganador y el equipo que lo desarrolla siguen siendo los mismos. Sin embargo, han pasado de merecer reconocimiento a convertirse, para algunos medios y políticos españoles, en un peligro para la seguridad del Estado. Este tipo de insultos y descalificaciones, que han alcanzado también al jurado de la capitalidad cultural, obliga a plantearse por qué cuestionan la democracia y la diversidad. Tenemos derecho a proyectar en el mundo una Euskadi abierta, acogedora, próspera y activa, y lo haremos con el proyecto ganador, porque somos mucho más que violencia y terrorismo.